Pane předsedající, i když je oblast Sahelu geograficky vzdálený region, již nyní představuje vážnou bezpečnostní hrozbu pro Evropu s potenciálem další eskalace.

Napětí mezi vládami a kočovnými Tuarégy, obrovská chudoba a nedostatek pracovních příležitostí vytváří příznivé prostředí pro nerušené působení teroristické organizace al Káida v Islámském Maghrebu.

Evropská unie podle mého názoru musí sehrát aktivní roli při řešení situace a bezodkladně musí začít s implementací komplexní strategie k tomuto regionu, která byla přijata v březnu